Doresc să felicit, așadar, munca și eficiența de care a dat dovadă președinția poloneză și aș vrea să enumăr câteva realizări, câteva decizii foarte importante luate de această președinție una este mărirea bugetului disponibil pentru diversele programe ale Parteneriatului estic până la 1,9 miliarde de euro până în 2013, lucru care este foarte apreciat, apoi avem inaugurarea unor programe similare Erasmus, care se adresează studenților din statele Parteneriatului estic, ceea ce este extraordinar de important pentru viitorul tineretului, apoi avem deschiderea la Varșovia a unei Academii de administrație publică destinate trainingului funcționarilor din statele estice.